hæstvirtur forseti þetta er í þriðja sinn sem frumvarpið er lagt fram hér á þingi

vinstri hreyfingarinnar græns framboðs það því fram að nýju að baki því standa allir þingmenn þingflokksins og er ég fyrsti flutningsmaður í frumvarpinu er gert ráð fyrir að hækka fjármagnstekjuskatt úr

og tekjur að fjármagni hins vegar það er okkar skoðun að stefna eigi í þá átt að skattstofnar verði skattlagðir með ámóta hlutfalli að okkur beri að stefna að því að færa til samræmis skatta á fyrirtæki og einstaklinga og er þetta liður í þá átt við leggjum til að það verði skattleysismörk við hundrað tuttugu þúsund króna tekjur af fjármagni á ári en það er athyglisvert að yrði það gert má gera ráð fyrir að rúm níu prósent einstaklinga og ríflega sjötíu prósent hjóna sem nú greiða fjármagnstekjuskatt yrðu undanþegin skattinum

verðum þess áskynja að í samfélaginu er tekjumunstrið að breytast óðfluga það hefur komið fram í gögnum frá skattyfirvöldum að ætla megi að fjármagnstekjur séu meira en helmingur af tekjum þeirra fimm prósent framteljenda sem hæstar tekjur hafa í þjóðfélaginu maður spyr sig hvernig á því standi að þetta fólk sem aflar tekna með þessum hætti sé ekki skattlagt á sambærilegan hátt og fólk sem aflar viðurværis með launavinnu fjármagnstekjuskattur á árinu tvö þúsund og sjö var samkvæmt fjárlagafrumvarpi áætlaður um nítján milljarðar króna

þar er kannski komin ein ástæða og réttlæting fyrir frumvarpinu en það er ekki síst í samræmingarátt sem við stefnum og leitum okkar röksemda fyrir breytingunni með frumvarpinu er að finna ítarlega upplýsingar um skattlagningu fjármagnstekna í öðrum löndum bandaríkjunum

noregi írlandi svíþjóð og víðar þar kemur fram að fjármagnstekjuskattur er víðast hvar hærri en á íslandi menn hafa oft haft á með peningana sína en þá er spurningin hvert þeir fari reyndar er það vitað að margir þeirra sem hafa mest fjárráð á íslandi búa alls ekki hér þeir búa í þeir fara í skjól með sitt fjármagn og neita að greiða til samfélagsins eins og þeim að sjálfsögðu ber að gera menn tala stundum um skatta

það sé eðlilegasti hlutur í heimi að við losum okkur við alla skattlagningu og allt sem að horfir til lækkunar sé til góðs þröngt skoðað er það hagur hvers aðila að fá lækkaða á sig skattana við erum öll sammála um það að við viljum fjármagna góða samfélagsþjónustu heilbrigðiskerfi skóla samgöngukerfi og þar fram eftir götunum þá er spurningin hvernig við dreifum skattbyrðinni að við gerum það á réttlátan hátt það er ekki gert á íslandi í dag ég ætla ekki að hafa fleiri orð um frumvarpið hæstvirtur forseti ég hef áður gert ítarlega grein fyrir þingmálinu og vísa í fyrri röksemdir þar að lútandi ég legg til að það gangi til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar þingsins til umfjöllunar að lokinni þessari umræðu